Dovolte, abych se tedy vyjádřila, jak nakonec dopadlo hlasování o návrhu směrnice o energetické účinnosti. Já jsem hlasovala pro návrh, protože považuji energetické úspory za vhodný nástroj ke zlepšení ekologie. Postup ale nesmí být více rychlý, než je výzkum a inovace. Rozhodně také podporuji flexibilitu ke stanovení a k posuzování plnění vnitrostátních cílů v této energetické účinnosti.

To považuji za příliš velký dopad do státních rozpočtů. Vzhledem k tomu, že prošla řada dobrých pozměňovacích návrhů, tak jsem v závěru mohla hlasovat pro návrh směrnice.